Mieszkańcy Birmy przeżyli okropne rzeczy przez ostatnie dziesiątki lat. Dzisiaj Birma ma szansę dołączyć do rodziny państw demokratycznych, ma szansę zbudować normalne państwo.

powinniśmy pomóc zbudować instytucje demokratyczne, normalnie funkcjonującą demokrację i normalne państwo.

Mam nadzieję, że ci z nas, którzy się tam udadzą, bardzo dobitnie podkreślą na spotkaniach z politykami birmańskimi wszystkich partii politycznych, że prawa człowieka, w tym prawa mniejszości Rohingya muszą być zagwarantowane.